Wie Sie vielleicht wissen, hat Österreich als Motto für diese Ratspräsidentschaft Ein Europa, das schützt gewählt. Und was gelungen ist, ist, dass die wesentlichen Bereiche was die Frage Migration, was die Frage Asyl und wie man mit diesem Thema umgeht, betrifft hier nicht nur in die Hirne und Herzen der Diskussion vorgedrungen sind, sondern tatsächlich auch hier die Weichenstellungen vorgenommen wurden.